Il est plus facile de gagner que de perdre, c'est vrai. Nous allons continuer les négociations et, début juillet, nous allons voter définitivement le rapport après négociation.